gospod, Koprivc, izvolite . Ja, hvala lepa, podpredsednik, spoštovane poslanke in poslanci . zelo na kratko bi, odgovoril kolegu Siterju . ja, absolutno se strinjava, kadrovska podhranjenost je ključni problem , ampak kot sem že izpostavil tudi v uvodni predstavitvi naše poslanske skupine, se ta zadeva rešuje . Zagotovljene so bile kapacitete za nove zaposlitve že v preteklem letu, preteklih dveh letih, in tudi v prihodnje, so pač zagotovljena sredstva za, za dodatne zaposlitve in to je zagotovo ključno, se strinjamo, ampak na drugi strani pa ne moremo zaradi te kadrovske podhranjenosti, na drugi strani govoriti, da sama reorganizacija organizacijske strukture, ni bila potrebna . In konkretno sama ta reorganizacija na neki način razbremenjuje strokovne delavce, da se ukvarjajo z administracijo in tehničnimi zadevami in jim daje več možnosti za samo delo z ljudmi, terenom, kar je ključno . Ponavljam pa še enkrat , nujno je zagotoviti dodatna sredstva za nove kadre. To je nujno in ključno in v tej smeri verjamem, da bo vlada tudi v prihodnje delala . Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo želi še ministrica ...